Domnule președinte, circulația liberă a mărfurilor constituie una dintre cele patru valori fundamentale ale Uniunii Europene. Impunerea de către autorități a unor condiții sau cerințe specifice de piață prin care se urmărește protejarea produselor naționale este însă, din păcate, o practică întâlnită frecvent. În același timp, nu putem ignora că embargoul rusesc a determinat o perturbare serioasă a piețelor chiar și în statele care nu au avut relații directe cu Rusia, fiind invadate de produse care se vând sub prețul de producție și de cele mai multe ori sub brand național, cumpărătorii fiind astfel induși în eroare. Acest lucru este posibil ca urmare a faptului că fermierii din țările respective au beneficiat anterior de măsurile de intervenție pentru criză din partea Comisiei Europene. Etichetarea obligatorie a produselor cu țara de origine, monitorizarea din partea Comisiei a fluxurilor comerciale concomitent cu eliminarea barierelor netarifare trebuie să fie în măsură să asigure atât libera circulație a mărfurilor, cât și să ofere garanții consumatorilor în privința calității și originii produselor cumpărate.